það mál sem ég vil vekja til umræðu og beina fyrirspurn að forsætisráðherra sérstaklega snertir í rauninni það sem er kannski efst á baugi í umræðunni í dag það er gjaldmiðillinn vegna þeirra þrenginga sem eru í íslensku efnahagslífi verður mönnum tíðrætt um að íslenska krónan gegnir í rauninni ekki algerlega gallalaust því hlutverki sem gjaldmiðill þarf að gegna hér er mikið vandamál vegna ofurvaxta sem sliga bæði heimili og fyrirtæki íslensku bankarnir eiga við erfðari stöðu en ella vegna þeirra litlu myntar sem við búum við og það er enginn vafi á því í mínum huga að við göngum mjög nærri útflutningsatvinnuvegunum í landinu með hátt skráðu gengi og það er ekki góð búmennska til framtíðar að blóðmjólka þannig bestu og aðalmjólkurkúna það hafa margir litið til evrunnar í þessu samhengi og ekki óeðlilegt sem er það efnahagssvæði sem við eigum hvað mest viðskipti við en nú hefur komið mjög skýrt fram í umræðu og nú síðast eftir heimsókn hæstvirtur forsætisráðherra til brussel að einhliða upptaka evrunnar er alls ekki til umræðu önnur leið í því er vitaskuld sú að skoða inngöngu í evrópusambandið en bæði er svo eins og margoft hefur verið bent á að það er hvorki eining um það hvorki meðal þings né þjóðar þjóðir hafa lagt upp í þá vegferð og skýrasta dæmið um það eru norðmenn og staðið í rauninni fjær markinu áratug síðar heldur en ákveðið var að ganga þar inn þess vegna er það svo að mjög margir hafa bent á það á undanförnum missirum að til séu aðrar lausnir í þessum efnum sjálfur hef ég skrifað greinar um það núna í meira en ár að ég held að við eigum að horfa til annarra gjaldmiðla og það hafa ýmsir orðið til að taka undir þau orð nú síðast tveir háttvirtir þingmenn sjálfstæðisflokks að skoða megi í þessu samhengi upptöku á svissneskum franka og það hljómar kannski svolítið eins og ólíkindalega að fara að tala um svo fjarlæga mynt en það vill til að svissneski frankinn er í nákvæmlega sömu hagsveiflu til síðustu tuttugu ára eins og evran og það eru fordæmi fyrir því að sviss geri samninga við önnur lönd eða hefur gert samninga við annað land um myntbandalag þess vegna langar mig að beina þeirri fyrirspurn til forsætisráðherra sem fer með forustu okkar íslendinga í efnahagsmálum